Signora Presidente, onorevoli colleghi, siamo vicini al 31 ottobre senza che il premier britannico Johnson abbia messo sul tavolo una proposta politica che possa essere discussa credibilmente dai leader europei. Aumenta quindi il rischio di un'uscita senza accordo e aumenta l'impressione che questa sia oggi l'opzione preferita dalla leadership del partito conservatore, mentre l'opposizione guidata da Corbyn ha portato avanti

Il Partito Democratico italiano, che rappresento in questo dibattito, vuole difendere i 3 milioni di cittadini europei che vivono e lavorano nel Regno Unito, tra cui figurano oltre 700 mila cittadini italiani, così come anche moltissime nostre imprese che con il Regno Unito commerciano da sempre, contribuendo attivamente alla ricchezza dei nostri paesi. Se il Regno Unito lo richiederà saremo pronti a sostenere un'estensione della scadenza dell'articolo 50, ma solo come strumento chiaro per scongiurare un'uscita senza accordo, con una chiara prospettiva.